nytjastofna sjávar frumvarp með sama heiti var lagt fram á síðasta löggjafarþingi en var ekki afgreitt breytingar þessar snúa að því að veita fiskistofu heimild til að beita dagsektum til að knýja fram skil á svokölluðu vigtar og ráðstöfunarskýrslum frumvarpið er unnið á grundvelli tillagna fiskistofu sem hefur vakið athygli ráðuneytisins á mikilvægi þess að unnt sé að knýja á um skil á skýrslum þessum fiskistofa safnar og vinnur upplýsingar og var og ráðsráðstöfunarskýrslum sem eru skýrslur sem kaupendur afla fiskmarkaðir og útgerðir vinnsluskipa skila nú til fiskistofu upplýsingar þessar eru nýttar í margvíslegum tilgangi svo sem við ákvörðun á viðmiðunarverði hjá úrskurðarnefnd sjómanna í birtingu ársfjórðungslegra hagtalna hjá hagstofu íslands í samanburði við skráningar í aflaskráningarkerfi fiskistofu til þess að kanna nákvæmni og réttmæti skráningar afla til aflamarks fiskiskipa og við bakreikningseftirlit fiskistofu þegar grunur er um að aðili eigi viðskipti með afla sem ekki hefur verið vigtaður og skráður til aflamarks í samræmi við lög og reglur við ákvörðun gjalda vegna ólögmæts sjávarafla auk þess sem upplýsingarnar eru notaðar við svörun fyrirspurna varðandi afla ráðstöfun hans og verðmæti hér er um mikilvæga upplýsingaöflun að ræða en til þess að upplýsingar þessar og úrvinnsla komi að gagni eða að fullu gagni við úrlausn fyrrgeindra verkefna er afar mikilvægt að skýrslunum sé skila innan tiltekins tíma hér er lagt til að fiskistofa fái heimild til að knýja á um skil umræddra skýrslna með beitingu dagsekta en slíka heimild er ekki að finna í lögunum í dag virðulegi forseti ég tel mikilvægt að mál þetta fái framgang og legg því til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar og til annarrar umræðu